potravinárskom reťazci nie je len dlhodobo neúnosné a nezodpovedné voči najchudobnejším častiam populácie, ale má aj negatívne účinky na životné prostredie a prináša vysoké straty podnikom a hospodárstvu. Racionalizácia výroby, uskladňovania, spracovania a následnej distribúcie a spotreby, ktorej sa ročne v EÚ stratí až 50 zdravých a používateľných, požívateľných potravín, si preto vyžaduje vypracovanie komplexnej európskej stratégie.